Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die EU muss sich weiterhin bemühen, die Stabilität, die wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherheit in Libyen für die Menschen vor Ort spürbar zu verbessern beziehungsweise unseren Beitrag dazu zu leisten. Wir brauchen in Libyen vor allem politische Stabilität. Sie ist die Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und bessere Lebensumstände für die Menschen vor Ort. Politische Stabilität kann aber nur erreicht werden, wenn ein inklusiver Aussöhnungsprozess in Gang gebracht wird. Daher ist es für uns wichtig, den UN Aktionsplan für Libyen ohne Einschränkung zu unterstützen und unsere diplomatischen Bemühungen weiter zu vertiefen. Wir kennen alle und auch das gehört dazu die Bilder von den Flüchtlingslagern in Libyen, die Bilder von Gewalt und Armut und Zerstörung. Wir verurteilen diese schlimme Menschenrechtsverletzungen zutiefst und wollen diese Bilder nicht mehr hinnehmen.